Queste politiche non sradicano la povertà, ma l'aumentano, e di certo non creano opportunità per i giovani africani. In questo modo rischiamo di spingere i partner africani verso altri interlocutori, di concentrare gli aiuti sui paesi che sono sulle rotte che interessano l'Europa, dimenticandone altri, e rischiamo di impattare drammaticamente le economie africane per le quali la mobilità infraregionale è fondamentale. Ecco, cosa stanno facendo i governi europei? Si stanno concentrando a sostenere la Guardia costiera libica, che l'altro giorno ostacolava le operazioni di ricerca e soccorso, causando la morte di cinque persone tra cui un bambino.

Stanno rimandando in Libia, nelle prigioni dove le persone vengono torturate, le persone che cercano di scapparne. Anche l'Alto Commissario per i diritti umani dell'ONU oggi ha parlato di un oltraggio alla coscienza umana. Vi prego di riflettere su questo e di cambiare queste politiche che sono nefaste.